In Fakten heißt das z.

dass eine zehnmonatige Testphase in Deutschland erbrachte, dass Körperscanner weniger Sicherheit als die herkömmlichen Methoden bringen und daher scheiterten. Schweißflecken wurden als Sicherheitsrisiko signalisiert, Papiertaschentücher als Gefahr. Fehlalarme bis zu 100 hat es gegeben. Kein Körperscanner der Welt ermöglicht eine Analyse von Körperöffnungen oder des Körperinneren. Darin versteckte Objekte können nicht aufgefunden werden.

Schauen wir in die USA. Dort musste eine Frau ihre Brustprothese als Beweis abnehmen, und zwar nach dem Scannen. In Großbritannien weigerten sich zwei Frauen aus religiösen

Peinlichste Körperkontrollen gibt es als Alternativen in verschiedenen Ländern.

Ja, das heißt doch, ich kann die realen Umrisse erkennen. Es gibt schon Fälle von belästigenden Bemerkungen, die gestiegen sind, und das ist ein menschenrechtliches Problem.

Gefallen daran dürften lediglich die Marktführer für Körperscanner haben, die diesen Schund herstellen und verkaufen.